supplémentaires pour arriver en fait à 20 milliards. Les contreparties exigées sont toujours les mêmes, les fumeuses réformes structurelles qui ne trouvent même plus grâce aux yeux des économistes du FMI, qui ont récemment avoué qu'elle n'apportait aucun surcroît de croissance. En réalité, ce plan accélérera les disparités territoriales en ne retenant que les projets les plus rentables, et ce au profit évidemment de quelques grandes métropoles et agglomérations.